Señor presidente, la política de cohesión ha sido, es y será una de las políticas fundamentales para la Unión Europea. La cohesión territorial conseguir la igualdad de oportunidades de los europeos y europeas, con independencia del territorio en el que vivan. Y esa política debe ser adaptada a los nuevos desafíos, no puede ser estática. Y ese es el trabajo que hemos hecho en este Parlamento una cohesión que sea capaz de adaptarse a los retos demográficos que hoy sufre Europa.

una de las regiones que más población pierde en toda Europa, una de las más envejecidas. Necesitamos una política de cohesión que sea capaz de favorecer la fijación de la población, de dar oportunidades a las mujeres, a los jóvenes, de crear alternativas de futuro y de empleo. Y no resignarnos a crear desiertos de población en Europa, porque necesitamos sinceramente que la política de cohesión sea capaz de dar oportunidades a nuestros territorios para garantizar el futuro del medio rural y de las regiones que hoy necesitan el apoyo de Europa.